Andrej Rajh, izvolite. Hvala, spoštovani vsi prisotni, videti je, da se vrtimo okoli enih in istih členov, pri enih gre bolj za lepotne popravke, pri drugih se pa vidi, da ostajajo pri istem členu, ki ni šel skozi glasovanje na matičnem delovnem telesu. Kar se tiče potrdil o izvoru, se zavedamo, da gre pri tej stvari za neki tržni mehanizem oziroma marketinško potezo, v kateri pa mi ne vidimo neke negativne konotacije, saj lahko proizvajalci OVE poleg električne elektrike prodaja še potrdila o izvoru, dobavitelji pa z njimi dokazujejo, da je bila pač dobavljena električna energije proizvedena iz obnovljenih virov energije ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Res je tudi, da se jih več kot petdeset procentov proda v tujino, kar verjetno ni slabo, če si mi nismo znali z njimi rokovati na konstruktiven način, v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se pojavili prvi ponudniki tako imenovane zelene energije, to pomeni, da pridobivamo električno energijo iz obnovljenih energetskih virov, kot so hidroelektrarne in sončne elektrarne, število teh v zadnjem času strmo narašča predvsem v Evropi, kaj pa pri nas, takšne elektrarne ne zahtevajo velikih posegov v prostor in se v največji meri zlivajo z naravo in okoljem, kar je v redu po eni strani, vprašamo pa se lahko na tem mestu, zakaj ni zaživela akcija Zelena energija v Sloveniji, kaj je bilo narobe, ta stvar danes ne funkcionira, ko je govora o razširitvi definicije potrdil o izvoru, se moramo zavedati, da je treba ljudem omogočiti izbiro pri posameznem viru energije, pa magari gre za fosilna goriva ali jedrsko energijo, EKS podpira razpravo o nadaljnji rabi jedrske energije, pri čemer bo treba upoštevati tudi dolgoročno konkurenčnost in zanesljivost oskrbe z, energijo ter seveda tveganja, politično in ekonomsko tveganje odločitve o jedrski energiji, ekonomsko tveganje majhnega števila obratovalnih ur, ko bo energijo morda sploh mogoče prodati ter obratovanja, pričakujemo, da bo pot do odločitve o dolgoročni rabi jedrske energije preko odločanja javnosti celovita in bo vključevala odprto razpravo o povezanih tveganjih in morebitnih drugih alternativah, vključno z makroekonomskimi posledicami, imamo pa tudi degradirana okolja zaradi premogovnika Velenje, TEŠ šest in tako dalje, ki bi ga bilo potrebno zapreti čimprej, če se ne bo uredila sanacija onesnaževanja. Vprašanje se nam pa poraja, kaj bo recimo čez ne vem koliko let z obnovljivimi viri energije, ko bodo enkrat odslužili svojemu namenu, bili dotrajani ali podobno, pa bomo spet na tisti točki, ko se bomo spraševali, kje so določene zadeve skladiščiti, kar se tiče drugega amandmaja, smo za to, da črta naštevanje sistemskih storitev, kajti sledenje, so podrobno navedene v sistemskih obratovalnih navodilih sistemskega operaterja prenosa električne energije iz sto štiriinštiridesetega člena EZ ena kot tudi v omrežnih kodeksih. Živimo v času, ko je iz dneva v dan vse več novih naprednih tehnologij, kot so virtualne elektrarne, sodobne kompozicijske naprave, hranilniki električne energije, infrastruktura za električna vozila in še bi lahko našteval, zato se od elektrooperaterjev zahteva, da spodbujajo vključevanje le-teh, da se zagotavljajo sistemske storitve, zaradi vsega tega je razumljivo, da operaterji omrežja pogosto čutijo odpor do novosti, ključnega pomena je zato strokovno vodenje projektov. V strokovni javnosti je potrebno podrobno prikazati primere dobre prakse, ki jih lahko vidimo v tujini, tehnologije pametnih omrežij še niso preverjene v praksi, zato je povsem realno, da bo pri uvajanju prihajalo do nepričakovanih težav. Hvala, gospod poslanec, za besedo.